Je to týrání lidí v rozporu s úmluvami OSN, rozšíření drakonických trestů.

Já nevím, pane místopředsedo, co vysvětloval ve svém dopise pan sultán, pokud nám píše.

Myslím si, že je důležité, abychom v případě spolupráce s ASEAN otevřeli i tuto otázku pro budoucí období, protože lidská práva jsou výkladní skříní Evropské unie, výkladní skříní Evropského parlamentu, a já jsem rád, že o těchto věcech mluvíme.